In Vertretung meines Kollegen Avramopoulos, der heute bei der EU Westbalkan Konferenz in Tirana die Kommission vertreten muss, darf ich auf Ihre Fragen wie folgt eingehen, und zwar auf der Grundlage, dass wir bemüht sind, als Kommission eine ausgewogene Migrationspolitik zu formulieren, dabei Solidarität, Nachhaltigkeit und kluge Lösungen auch und gerade auf lokaler und regionaler Ebene zu erreichen. Die Kommunen und die Regionen sind für viele Themen der Migration und der Flüchtlingsaufgabe entscheidende Partner vor Ort. Deswegen ist uns die Unterstützung unserer Kommunen sehr wichtig. Ich bin dem Parlament dankbar für das Interesse, für Ihre Ratschläge und auch für Ihre Unterstützung auf dem Weg zu einer Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylrechts. Wir sollten alles tun, um noch vor der europäischen Wahl hier nicht nur Fortschritte, sondern auch Entscheidungen zu erzielen. Von sieben Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission ist bei fünf eigentlich die Einigung absehbar, und die jetzt zu erreichen und zu verabschieden, scheint ein gemeinsames Ziel

Die Reform des Dublin Systems.

Bei einer größeren Zahl war es eine Überforderung. Deswegen ist meine erste Frage an uns alle übrigens abweichend von meinem Text Ist nicht jeder Flüchtling, der Europa erreicht, eine Aufgabe für ganz Europa, für die gemeinsame Union?

Studienaufenthalte für Fachleute, die wir organisieren Wir rufen die Kommunen auf, auf die Kommission zuzukommen, damit wir unser Netzwerk, unseren Rat, unsere Erfahrungen und auch gewisse bescheidene Finanzmittel anbieten können. Und klar ist Es geht auch um Fragen der legalen Zuwanderung nach Europa, in den Arbeitsmarkt. Es geht darum, dass wir die irreguläre Migration durch geordnete Tore verringern. Wir haben vorgeschlagen, eine Reform der blauen Karte EU, um qualifizierten Migranten den Weg zu uns attraktiver zu machen und auch unbürokratisch, flexibler und einfacher den Weg in die europäischen Arbeitsmärkte zu ermöglichen.